Los datos que se han hecho públicos gracias a Julian Assange y WikiLeaks, han permitido desvelar crímenes de guerra, asesinatos de periodistas y numerosas violaciones de derechos humanos en el mundo.

Exijamos que se cumpla.

Quienes se enfrentan a la corrupción, quienes se enfrentan a los abusos del poder, lo pagan caro. Si permitimos que Julian Assange sea extraditado a los Estados Unidos, estaremos renunciando a una parte fundamental de nuestra democracia, estaremos renunciando al derecho a la información.